Trzeba podkreślić w tej debacie to, iż Unia Europejska jest liderem walki na świecie o klimat i zachowanie środowiska naturalnego, natomiast nie należymy do czołówki tych państw, które skutecznie inwestują w innowacje w zakresie czystej energii.

Po drugie, koordynacja unijnych, krajowych i regionalnych programów badań i innowacji dzisiaj tego nie ma oraz oczywiście wsparcie finansowe, ale w zakresie tego chciałbym powiedzieć, że fundamentalnie ważne są długoterminowa pewność finansowania i długoterminowa pewność prawna.